Señor Presidente, creo que la mayor parte del contenido de este informe avanza en la línea en que debe regularse la explotación de los recursos pesqueros para que sean sostenibles. Propone medidas controlables, posibles, realistas, planteadas a medio y largo plazo y basadas en evidencias científicas que son compatibles, a su vez, con la actividad de los buques europeos, que no tienen por qué ser castigados con declaraciones unilaterales.

El tema, como bien saben todos ustedes, es complejo por la situación de la demanda, los precios que alcanza esta especie en el mercado, las modalidades de cría y pesca y las complicaciones geoestratégicas de algunas de las zonas de pesca.